ma non può non correre rischi, perché il rischio la consegna dentro la dimensione normale del mercato. Se non ci fossero rischi per le banche e ci fossero solo per le aziende, le banche e le aziende non potrebbero dialogare. Allora, noi vogliamo che, da un lato, la banca sia sicura e che quindi il rischio sia ponderato ma non possa essere annullato, affinché nel dialogo con le aziende che quotidianamente rischiano per generare valore, si giochi ad armi pari. Noi abbiamo un tessuto imprenditoriale che, come i colleghi hanno sottolineato, in Europa, soprattutto nell'ambito delle piccole e medie imprese, genera circa l'80 dell'occupazione. Il mio paese, che è l'Italia, è trascinato da una parte, che è quella del Nord Italia, dove la quasi totalità dell'imprenditoria è di piccole e medie dimensioni e ha bisogno di banche, giustamente performanti, assolutamente equilibrate dal punto di vista patrimoniale, ma disposte a guardare la capacità di produrre valore delle aziende, non solo capaci di guardare la loro condizione interna. Ci vuole un management bancario che guardi alla qualità del business da finanziare e che finanzi ciò che vale ed elimina ciò che non vale. Per cui, la condivisione del rischio è l'elemento essenziale perché il sistema tenga.